Dlatego musimy zwrócić uwagę Tajlandii jako partnerowi Unii Europejskiej również na znaczące niedostatki demokracji. Dość dramatyczne wydarzenia ostatnich dni wskazują na to, że musimy zwrócić uwagę rządowi Tajlandii, politykom Tajlandii i to i tym rządzącym i tym opozycyjnym, że są pewne podstawowe zasady i reguły demokracji, których wszyscy muszą przestrzegać.

Wzywamy więc z tego miejsca wszystkie siły polityczne Tajlandii do tego, aby zainicjować i kontynuować konstruktywny dialog.